Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione di questo fondo di aiuto per gli indigenti è un atto innanzitutto dovuto, non credo sia necessario soffermarsi sulla gravità della crisi sociale che sta attraversando tutti i paesi dell'Unione europea enormi fasce sociali di cittadini sono in questi anni scivolati da una condizione di relativo benessere a una condizione di vera e propria povertà. Per questo è necessario che le istituzioni europee diano dei segnali, innanzitutto comprendere qual è la gravità della situazione e la sofferenza che attraversa le nostre società e poi di fare degli atti concreti. Per questo io credo che l'istituzione di questo fondo sia un primo passo in avanti. Il Parlamento europeo ha fatto la sua parte, tre miliardi e mezzo di euro, ora la Commissione e il Consiglio devono fare il resto, per dare un segnale che c'è un'Europa che è attenta a queste questioni.